ma, sebbene non perfetto, credo che possiamo ritenerci soddisfatti dell'accordo finale. Io continuo a sostenere che dalla crisi si può uscire solo con un maggiore impegno da parte dell'Unione sui temi della crescita, dello sviluppo, del lavoro e dell'occupazione. Le decisioni prese al vertice europeo sull'occupazione giovanile dimostrano che l'Europa quando vuole c'è e sa esserci. Abbiamo fatto valere le nostre posizioni ottenendo un anticipo dei fondi previsti dal programma di garanzia per i giovani e credo che dobbiamo dare efficacia e continuità al programma.